A samozrejme je aj úlohou rodičov, aby dbali o to, aby boli dodržiavané všetky práva dieťaťa. Myslím si však, že členské štáty Európskej únie majú dostatočné nástroje na to, aby takýto priestor vytvorili, a že nebudú trestané za to, ak sa nebude dodržiavať povinnosť zo strany rodičov.